Egyrészt megerősítették a magyar elnökségnek azt a meggyőződését, hogy a belső piac óriási szerepet játszik abban, hogy végre beinduljon az Európai Unióban a gazdasági növekedés, és végre újra munkahelyeket tudjunk teremteni. A másik nagy haszna ennek a vitának, hogy rengeteg olyan gondolat, ötlet hangzott el, amelyet be fogunk tudni építeni a tanácsi munkába is. A Bizottság a munka egy jó részét már elvégezte. Azért természetesen még nekik is sok teendőjük marad. Ezzel a Házzal pedig majd a konkrét jogszabályoknak az elfogadásában a Tanács rendkívül szorosan együtt kíván majd működni. Tehát köszönet mindenkinek, aki raportőrként vagy az IMCO bizottság tagjaként ezt a folyamatot eddig is segítette, és a jövőben is számítunk az Önök közreműködésére. A magyar elnökség, és erről már sok szó esett, az erős Európát tűzte a zászlajára. Ez a magyar elnökségnek a jelmondata is. Méghozzá mindig elmondjuk, hogy egy olyan erős Európában gondolkodunk, mely a polgárt, az embereket állítja a politikáinak a középpontjába, és ez az, amit az egységes piacról való gondolkodáskor sem téveszthetünk szem elől. Néhány kérdésre külön is kitérnék, amelyekről a legtöbb szó esett a vitában. Az első a kis és középvállalkozásoknak a helyzete. Ők valóban a belső piac kulcsszereplői, és ennek megfelelően mindent meg kívánunk tenni az ő helyzetbe hozásuk érdekében. Jelenti ez egyrészt a kkv k finanszírozáshoz jutásának a megkönnyítését, az adminisztratív terhek csökkentését és egyszerűsített hozzáférésüket a közbeszerzésekhez. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a kisvállalkozási törvény a Small Business Act felülvizsgálatának, amely szerepelni fog a májusi Versenyképességi Tanács napirendjén. Tervezzük, hogy a témában következtetéseket is elfogadunk. A második ilyen téma, az a digitális agenda. Erről is igen sok szó esett itt a mai vitában. Ezen a területen rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, mindannyian tudjuk. Javítanunk kell a papír nélküli ügyintézés, üzletkötés lehetőségei, feltételeit. Ezt szolgálják az e commerce és az e goverment kezdeményezések, de tágabb értelemben meggyőződésem, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv célja is a határon átnyúló üzletkötések ösztönzése egységes európai szabályok alapján. Ugyanide sorolnám a szolgáltatási irányelv végrehajtását is, mely a belső piac jelentős részét érinti, s melynek egyik fő eleme az egyszerűsített elektronikus ügyintézés. Egy harmadik pont, amire kitérnék, hogy a belső piac kiteljesítése meggyőződésem szerint elképzelhetetlen az energia és közlekedési infrastruktúra kiépítése és kiteljesítése nélkül. A magyar elnökség az első három hónapban is kiemelt figyelmet fordított az egységes energiapiac megvalósítására. Többen említették a vitában az infrastruktúra kötvényeket is, érdeklődéssel várjuk az ezzel kapcsolatos nyilvános konzultáció eredményét. A szellemi tulajdonjogok védelme szintén olyan kérdés, amelyre eddig nagy figyelmet fordítottunk. Az európai szabadalmi rendszerről már a bevezetőmben is szóltam, és abban bízom, hogy a megerősített együttműködés beindítása után együtt ki tudjuk alakítani annak tartalmát, a végrehajtási szabályok esetében pedig a májusi versenyképességi tanácson a lehető legnagyobb előrehaladást el fogjuk tudni érni, és még abban is reménykedem, hogy esetleg már a megállapodást is tető alá tudjuk hozni. Végezetül a szociális szempontokra is kitérnék. Ez az a kérdés, amelyik a mai vita során is a legnagyobb érdeklődést váltotta ki és a legtöbb érzelmet is kiváltotta ebben a teremben. Úgy tudom, a Bizottságban is igen élénk vita folyik erről, folyik ez ebben a Házban is, és biztos vagyok benne, hogy a Tanácsban is ez lesz a helyzet. Erős Európa, egy emberi tényező középbe állításával mondtam az előbb. Azt gondolom, ez jól jelzi a magyar elnökség hozzáállását ehhez a kérdéshez, ugyanakkor ezt csak kiegyensúlyozottan és minden szempont mérlegelésével tehetjük meg. Ugyanis, ha az emberi tényezőt állítjuk a középpontba, akkor igenis a munkahelyteremtés a legfontosabb feladat, hiszen ha garantáljuk, hogy mindenki aki dolgozni kíván, ezt megteheti, ennél többet szerintem polgárainknak nem nyújthatunk. A másik pedig, hogy mindannyian tudjuk, hogy kihívás érte az európai szociális modellt, az európai szociális piacgazdaságot. Közös érdek, hogy ezt megvédjük.

És azért legyünk reálisak! Ezt a modellt kihívás érte, az Unió versenyképessége, a tagállamok versenyképessége azon múlik, hogy ezt a szociális modellt, ezt hozzá tudjuk e igazítani a XXI. század kihívásaihoz. Tehát nem szent és sérthetetlenként kell kezelnünk, hanem olyanként, amit megvédünk közös erőfeszítéssel, de a XXI. századhoz igazítva. Végezetül a mobilitás, amiről még sok szó esett. Azt gondolom, hogy ez a terület, ahol a legsürgősebben és legkönnyebben talán előre is tudunk lépni, és erről akkor a májusi Versenyképességi Tanácsban mindenképpen szeretnénk következtetéseket elfogadni. Végezetül a magyar elnökség szándéka, hogy a lehető legnagyobb láthatóságot biztosítjuk az egységes piacnak, a legmagasabb szintű kötelezettségvállalásra készülünk. Ebben számítunk mind a Bizottság tagjaira, elnökére, mind az Európai Parlament elnökére és képviselőire.